virðulegur forseti góðir landsmenn ný ríkisstjórn hefur tekið við

ríkisstjórn sem hefur svo mikinn meiri hluta að samfylkingin getur hæglega öll setið hjá í málum og sjálfstæðisflokkurinn samt náð málum í gegnum þingið slík staða útheimtir að við í stjórnarandstöðunni veitum meiri hlutanum sterkt aðhald og þegar okkur finnst hann bera af leið er okkur allt að veita eins öfluga mótspyrnu og okkur er unnt góð mál munum við hins vegar styðja af alhug framsóknarflokkurinn mun því veita aðhald á sama tíma og hann mun tala fyrir sinni framfarastefnu þar sem manngildið er ofar auðgildi meðal stærstu verkefna í íslenskum stjórnmálum í dag er að tryggja efnahagslegan stöðugleika og samkeppni á markaði við verðum að ná niður vöxtum og verðbólgu með markvissum aðgerðum uppi eru miklar efasemdir um að þessi ríkisstjórn geti ráðið við efnahagsmálin því sagan segir okkur að sömu stjórnmálaöfl hrökkluðust úr stjórnarráðinu árið nítján hundruð níutíu og fimm þar sem upp var komið sundurlyndi á milli þeirra og algjört getuleysi í efnahagsmálum þá var tuttugasti hver maður atvinnulaus og velferðarkerfið að fótum fram komið ísland er fámennt land og hér ríkir fákeppni á mörgum sviðum við höfum orðið vitni að verðsamráði á markaði samkeppniseftirlitið hefur verið eflt meðal annars undir forustu framsóknarflokksins að mati okkar þarf að stórefla samkeppniseftirlitið þannig að það hafi svigrúm til þess að rannsaka og taka á einokun og verðsamráði neytendur eiga kröfu á því að þeir séu ekki hlunnfarnir í skjóli fámennis landsins ráðherraval stjórnarflokkanna er eftirtektarvert hreinn loftsson stjórnarformaður baugs gaf nýju ríkisstjórninni einkunnina níu komma fimm á opinberum vettvangi hann dró hálfan frá vegna kynjasjónarmiða við ráðherraval sjálfstæðisflokksins hvað gerði samfylkingin jú samfylkingin fetaði í fótspor framsóknarflokksins með því að hafa kynjahlutfall í ráðherrahópi sínum jafnt eins og framsókn hefur gert um nokkurt skeið með ágætum árangri fínt hjá samfylkingunni að elta okkur sjálfstæðisflokkurinn hins vegar stóð ekki undir væntingum hann heldur sig við gamla tímann í sjálfstæðisflokknum stendur allt fast að þessu leyti ein kona og fimm karlar ég fagna því hins vegar að konur í þingflokki sjálfstæðisflokksins hafa viðurkennt opinberlega að þær væru ósáttar vegna þessa konur munu aldrei ná framgangi ef þær snúa sér þegjandi frá þegar þeim svíður óréttlætið í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar segir orðrétt með leyfi forseta endurmeta ber sérstaklega kjör kvenna hjá hinu opinbera einkum þeirra stétta þar sem konur eru í miklum meiri hluta þetta er að mínu mati athyglisvert séð í því ljósi að snemma á næsta ári eru kjarasamningar lausir við fjölmennar kvennastéttir hjá hinu opinbera svo sem á heilbrigðisstofnunum ef taka á mark á ríkisstjórninni hlýtur hún að ætla sér að bæta verulega kjör þessara stétta og þannig minnka hinn ólgandi vanda sem er á landspítalanum háskólasjúkrahúsi og öðrum heilbrigðisstofnunum virðulegur forseti ekki byrjar ríkisstjórnin gæfulega stefnuyfirlýsingin er útþynnt moðsuða þar sem tæplega er hönd á nokkru festandi

hvernig samfylkingin spilaði af sér í samningsstöðunni hvað varð um allt tal samfylkingarinnar um írak sjaldan hefur maður séð flokk éta jafnmikið ofan í sig á jafnskömmum tíma og samfylkingin gagnvart öllum gífuryrðum mínu um írak fyrstu málin sem koma upp benda til þess að það sé sundurlyndi í ríkisstjórninni hver er stefna ríkisstjórnarinnar í hvalveiðum utanríkisráðherra ingibjörg sólrún gísladóttir virðist ekki styðja þær en sjávarútvegsráðherrann einar k guðfinnsson gerir það hver er stefnan í þjórsárverum forsætisráðherra geir haarde telur norðlingaölduveitu hæglega iðnaðarráðherrann össur skarphéðinsson telur hana ekki vera það og ekki kvað nýr umhverfisráðherra þórunn sveinbjarnardóttir nokkuð upp úr um það hér áðan það heyrði ekki nokkur maður strax á fyrstu dögunum er hægt að telja upp mörg mál þar sem greinilegt er að hin nýja ríkisstjórn á eftir að ræða sig niður á haldbæra stefnu til að fylgja við framsóknarmenn teljum mikilvægt að ríkisstjórnin nýti tímann sem best á næstu vikum

um leið og ég óska þjóðinni allra heilla vil ég einnig óska okkur öllum til hamingju með reykleysið sem tekur gildi á veitinga og skemmtistöðum núna frá og með miðnætti ég þakka þeim sem hlýddu góðar stundir